Elle transpose en effet aux institutions de l'Union européenne l'application du fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Or, cette transposition est une bonne chose car les institutions de l'Union doivent montrer l'exemple et accepter de s'appliquer à elles mêmes ces règles de protection de la vie privée des individus. Car c'est bien cela l'objet de ce texte il s'agit d'obliger les institutions de l'Union à respecter l'indispensable protection des données personnelles des individus, au même titre que les États membres. Je regrette, à cet égard, que la Commission ait tenté de s'accorder un régime d'exception et je félicite le rapport Ernst d'avoir su briser sa tentative de se mettre, en quelque sorte, au dessus de la loi européenne.